Madame la Présidente, le consensus européen pour le développement, c'est comme les communiqués de presse de l'OTAN.

La participation au trilogue sur le consensus a été très révélatrice de ce point de vue, et ce pour plusieurs raisons.

Ces limites sont dictées notamment par le moins disant budgétaire d'un ou de plusieurs États membres.

Pas une seule revendication essentielle du Parlement européen n'a reçu l'accord du Conseil, qui s'est montré intransigeant suite au chantage exercé par une minorité d'États membres, et notamment par un seul.

Il n'en sera rien. Les quelques phrases sibyllines qui traitent de cette question dans ce document arrivent à peine à masquer la façon dont certains États membres méprisent le Parlement européen.

Faut il, dès lors, croire ceux qui se prononcent pour le 0,7 ou faut il les croire quand ils annoncent vouloir aller nettement en deçà de

En outre, l'aide publique au développement revêt une dimension éminemment politique.

Il ne suffit pas de nous gargariser à longueur de journée du fait que l'Union européenne soit le seul acteur mondial en matière de développement.